Todas las administraciones están haciendo su trabajo las autonómicas, las locales, el Gobierno de España —que ya ha estimado una valoración inicial, y hay que esperar a conocer el resultado de todos los daños que han sido producidos para poder hacer una estimación correcta—. Y quiero señalar que es el cambio climático, fundamentalmente, el responsable del fenómeno conocido como la gota fría, que afecta devastadoramente al este de España, a las regiones del Mediterráneo —a Cataluña, a Baleares, a Murcia, a Almería a mi región, la Comunidad Valenciana—, pero también a las regiones del interior —a La Rioja, a Navarra y a Madrid— es consecuencia de un cambio climático que todos tenemos la responsabilidad de combatir. Ahora lo que pedimos es la necesidad de actuar todos juntos para que todos los recursos y todos los instrumentos, desde luego también los de la Unión Europea, se pongan al servicio de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen que sentir que sus instituciones están a su lado cuando más las necesitan, para recuperar todo lo que han perdido, y desde luego para invertir —y para eso apelo a la necesidad de los fondos europeos—

Porque se da con demasiada frecuencia no puede ser que en el Mediterráneo padezcamos sequía, tengamos las consecuencias de la desertización y, al mismo tiempo, estos fenómenos de lluvia que impiden que el agua se utilice para combatir la sequía y acabe perdiéndose en el mar. Es el momento de priorizar las inversiones para que nunca más volvamos a padecer situaciones como estas, y para que las alertas que se producen esta noche, también en las regiones que fueron devastadas, no vuelvan a tener esas consecuencias en el futuro.